Hvala za besedo, gospod, predsednik, spoštovani zbor! predlagal bom, spremembo poslovnika oziroma sklic Komisije za poslovnik v primeru, ko me je kolega Pojbič imenoval in mi je očital moje ravnanje glede amandmaja, pa mu nisem mogel replicirati, ker pri tej točki predhodno nisem bil prijavljen za razpravo. On bi lahko deset minut, pol ure, eno uro govoril in mi očital raznorazne stvari, pa mu ne bi mogel ugovarjati. Torej naj povem še to, sicer sem že nekaj mandatov v tem državnem zboru in sem za obe občini, za Idrijo in Cerkno, kot mi je očital kolega Pojbič, zagotovil bistveno več sredstev, morda desetkrat ali dvajsetkrat več, kot mi jih sedaj očita kolega Pojbič, da jo bom, prikrajšal, s to odločitvijo, ko bom jutri glasoval za amandma koalicije. Kot rečeno, mislim, da je ureditev v poslovniku krivična do poslancev, ki so s strani kolegov napadeni in ne morejo replicirati. Hvala lepa.